Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare che purtroppo mi sembra alquanto fuori luogo, per non dire indecoroso, vedere un ulteriore aumento del budget per il prossimo anno, in particolare in un anno come questo, l'anno della possibile Brexit, in cui questa Istituzione potrebbe perdere ben 46 rappresentanti.

Sto parlando dell'apertura di nuovi edifici di rappresentanza del Parlamento europeo eccessivamente costosi o di altre soluzioni esose anche per quanto riguarda la ristrutturazione dell'edificio PHS. È doveroso ricordare poi le enormi spese legate alla nostra tripla sede, che continuano ad essere il simbolo di una mancanza di rispetto nei confronti di quei paesi a cui viene sempre chiesta più austerità, rigore e sacrifici. Un miliardo per i prossimi cinque anni, ci costerà la tripla sede. Voglio chiudere con riferimento alla spesa più inaccettabile i 370 milioni di euro in questo mandato per partiti e fondazioni, cifre astronomiche e ingiustificate di cui tutti i cittadini europei, presto, vi chiederanno, ci chiederanno, il conto.